Während sich also die Klimaoberaufseher in den schönsten Urlaubszielen versammeln Marrakesch, Lima in Peru, Südafrika, Bali 2007 und so weiter und so fort und dabei immer neue Horrorszenarien am dräuenden Horizont entdecken, sorgen sie zu Hause dafür, dass dem Bürger Flugreisen immer unmöglicher werden, Autos als Mittel der freien individuellen Fortbewegung eingeschränkt werden und natürlich das böse Fleischessen verboten wird um nur einiges zu nennen. Übrigens, falls es diesbezüglich Fragen gibt Ja, ich bin dieses Mal im Dezember in Chile dabei, aber CO2 ist dort ganz sicher nicht mein größtes Problem. Vielen Dank, sehr geehrtes EU Publikum, für heute habe ich fertig.